af þessu tilefni skal þess getið að tillaga til þingsályktunar á þingskjali sex hundruð þrjátíu og fimm er borin fram með lögformlegum og þinglegum hætti svo sem gildir um ákvarðanir ríkisstjórnar í formi tillagna til þingsályktana er tillagan lögð fram af ríkisstjórninni og árituð af forseta íslands samanber tuttugustu og fimmtu grein stjórnarskrárinnar um form og meðferð tillögunnar fer samkvæmt fertugustu og fimmtu grein þingskapa engir slíkir annmarkar eru á tillögunni sem að mati forseta eiga að leiða til þess að hana beri ekki að taka á dagskrá fundarins af stöðu alþingis sem æðsta handhafa ríkisvalds og þingræðisvenjunni leiðir að alþingi getur beint ályktunum sínum til ríkisstjórnar eða ráðherra um einstök málefni óumdeilt er jafnframt að ályktanir þingsins hafa ekki lagagildi þegar allt kemur til alls er það alþingi hverju sinni eða meiri hluti þess sem ákveður hvort það fellur frá eða breytir fyrri ályktun sinni samkvæmt þessu standa lagaskilyrði ekki til annars en að þingsályktunartillagan með tillögugreininni á þingskjali sex hundruð þrjátíu og fimm verði á dagskrá þingsins